Ich begrüße den Vorschlag für ambitioniertere Klimaziele. Wenn die Energiewende kostenverträglich gelingt, hat Europa gute Chancen, die globale Stärke der Industrie auszubauen.

Voraussetzung für einen Umbau des Energiesektors hin zu den Erneuerbaren ist zweitens die uneingeschränkte Akzeptanz von Erdgas als Brückentechnologie. Wir brauchen das nicht nur als Grundlast, sondern wir brauchen auch intakte Gasnetze für die Transformation von Wind und Solarenergie in wasserstoffbasierte Lösungen. Es wird drittens darum gehen, dass wir gigantische Mengen von grünem Importstrom haben müssen.

Die europäische Energiewende muss wichtigster Bestandteil der europäischen Nachbarschafts und Außenpolitik werden.

Ein effizientes Dieselauto ist heute umweltfreundlicher als fast jedes Elektroauto.